virðulegur forseti ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir hans greinargerð það er nú oftar en ekki einmitt á málasviði ráðherrans að vandamálin skapast í tengslum við félagslega aðstoð eða almannatryggingar við erum þar kannski vanari að heyra dæmi um íslendinga sem verða fyrir landamærahindrunum á hinum norðurlöndunum eða fá ekki tiltekin réttindi sem aðrir þar hafa en eins og ráðherrann nefnir hafa tiltölulega fá dæmi verið hér í umræðunni um norræna menn sem hér eru staddir ráðherra dregur hins vegar fram að hér séu strangari reglur um réttindi í okkar kerfi heldur en á hinum norðurlöndunum það er sex mánaða biðtími og hann snúi líka að fólki frá hinum norrænu löndunum ég vildi þakka ráðherranum fyrir að vekja athygli á þessu og spyrja hann hvort hann telji ástæðu til þess að endurskoða þennan biðtíma gagnvart norrænu ríkjunum þannig að við í þessu efni tryggjum þeim sömu réttindi og íslendingum hér í landinu eða hvort við teldum það vera ásættanlegt að þeir settu sama biðtíma